Spoštovana Federica, tvoj mandat se izteka in hvala za vse opravljeno izvrstno delo. Žal razpravo o razmerah v Izraelu in Palestini spet zaznamuje obsodbe vredno nasilje, več deset mrtvih v napadu izraelskih sil na Gazo, nenehno nazadovanje razmer na terenu. Rešitev je v dialogu in v okviru mirovnega procesa, a sta oba povsem ohromljena. Zastrupljajo in onemogočajo ju enostranske in močno škodljive poteze ZDA in predsednika Trumpa, nazadnje s spremembo stališča do nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. To potezo gre razumeti tudi kot odgovor na nedavno odločitev Sodišča Evropske unije, ki Evropi nalaga, da produktom iz nezakonitih naselbin jasno označi izvor. Judovske naselbine so vojni zločin! Kako je mogoče, da Unija z njimi sploh posluje? Izdelki, ki so tam proizvedeni, so po mednarodnem pravu nezakoniti in v Evropi nimajo mesta. Zato naj Komisija hitro in odločno ukrepa, da se sodba prične izvajati danes, saj je Izrael že napovedal popolno priključitev okupiranega ozemlja.